Il est difficile aujourd'hui de se dire que, pour créer cet observatoire, il suffira de se reposer sur ce que les différents États membres ont déjà conçu eux mêmes à titre individuel comme recensement, comme type de violence, comme proportion des différents types de violence, pour cerner la problématique.

Ce que nous attendons de la Commission, c'est un schéma, c'est une direction, c'est une méthodologie pour pouvoir harmoniser sur l'ensemble du territoire européen, dans les vingt sept États membres, une manière fiable de recenser l'ensemble des types de violence et leur proportion et pouvoir élaborer,